Vážená paní předsedající, tato debata zahrnuje velmi obsáhlou problematiku, neboť se jedná o udělení absolutoria celé řadě evropských institucí, z nichž každá má svá specifika.

Spolupráce mezi Účetním dvorem a Výborem pro rozpočtovou kontrolu, jehož jsem členkou, je na vysoké úrovni a z této spolupráce vzešla určitá doporučení, jak má Evropský parlament při udělení absolutoria hlasovat.

v procesu přijímání zaměstnanců, při zadávání veřejných zakázek, problémy s transparentností nebo problémy s interní kontrolou. Z celé řady těchto důvodů je proto velmi obtížné souhlasit s udělením absolutoria.